Señor presidente, África es y debe ser un espacio prioritario de nuestra acción exterior, por historia, por geografía, por vínculos humanos y económicos. Yo celebro que la juventud y el empleo sean los temas principales de la próxima Cumbre Unión Europea Unión Africana en Abiyán. Se trata de campos decisivos para la prosperidad del continente. Uno de nuestros principales desafíos está en ayudar a crear seguridad física, jurídica e institucional, las tres necesarias para que el desarrollo en África se consolide para generar mayor estabilidad y mejores oportunidades en otras palabras, y siguiendo el informe del señor Ponga, en profundizar en la resiliencia política, económica, social, medioambiental y de seguridad. Evidentemente, un ámbito central, de mutuo interés en nuestra relación, es el relativo también a los flujos migratorios. Este es un asunto complejo que requiere una política de colaboración integral con los países de origen y tránsito, de forma que a todos beneficie, como se consensuó en la Cumbre de La Valeta. Y concluyo, señor presidente yo espero, confío en que la Cumbre de Abiyán sirva para seguir profundizando y actualizando esa importante relación de la Unión Europea con ese continente vecino, con África.